Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Vse lepo pozdravljam. Predlagatelj navaja, da je cilj predlagane novele zakona odpraviti notranja neskladna določila in povečati javnost pravnih norm na način, da se jasno opredeljujejo dolžnosti zavezanca za preverjanje pravnega stanja nepremičnin in s petega odstavka triindevetdesetega člena Gradbenega zakona. S predlagano rešitvijo se bo skladnost gradnje preverilo prek vpisa zaznambe inšpekcijskega ukrepa v zemljiško knjigo, kar naj bi zagotovilo tudi spoštovanje načela zaupanja v zemljiško knjigo. Predlog novele zakona sledi opozorilom Notarske zbornice Slovenije in drugih zavezancev za preverjanje pravnega stanja nepremičnin. Da jim je bilo naloženo preverjanje stanja nepremičnin, za kar ti niso usposobljeni, in ne razpolagajo z ustreznimi javnopravnimi evidencami, ki bi jim to delo omogočale. Ob tem moramo poudariti, da novela zakona nastavlja zgolj majhen segment problematičnih določb Gradbenega zakona, na katere sicer opozarja javnost. Nejasnosti so bile predvsem glede obrazca za uporabno dovoljenje, ki ga je bilo treba po novem pridobiti tudi za enostanovanjske objekte, pa tudi težave pri postopku prijave začetka gradnje. Najbolj je gotovo odmevala prepoved vselitve v hišo brez fasade. Ministrstvo za okolje in prostor napoveduje novelo gradbene zakonodaje na podlagi evalvacije, ki trenutno poteka. V poslanski skupini SDS pričakujemo, da bodo omenjene težave odpravljene, predlog današnje novele zakona pa ocenjujemo kot primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala za besedo.